Niestety Zimbabwe jest przykładem kraju, gdzie bezwzględny dyktator, chcąc utrzymać władzę, nie waha się stosować środków, które przeczą fundamentalnym zasadom i uderzają w podstawowe prawa człowieka.

Nie możemy się godzić na to, aby dyktator, który doprowadza do ubóstwa swój piękny kraj i tyranizuje ludzi, dopuszczał się tego w sposób bezkarny i bez jakichkolwiek konsekwencji, bez napiętnowania tego rodzaju działań.